að þá geri ég mér fyllilega grein fyrir því að þetta hafi á sínum tíma verið samningsatriði hins vegar hefur verið gengið mjög eftir því að innleiða samninga inn í lög og þar með er þetta orðinn hluti af okkar verkefnum eiginlega lykilástæðum líka fyrir því að það var ákveðið að lögfesta þetta og ákveðið að skerpa

ég held að það hafi nú verið ein ástæðan fyrir því að alþingi taldi ástæðu til þess að setja sérstaka löggjöf um lífeyrissjóðina það sem ég vil bara ítreka af því sem mér finnst skipta mjög miklu máli og ég hef viljað nálgast lífeyrissjóðina hvað þetta varðar út frá minni hugmyndafræði sem stjórnmálamanns ég vil að við tryggjum valddreifingu að við tryggjum lýðræði að við tryggjum ábyrgð okkar sem einstaklinga á okkar eigin lífi um leið og við höfum í huga mikilvægi samfélagslegrar ábyrgðar að við vinnum út frá samvinnuhugsjóninni þannig hef ég nálgast lífeyrissjóðina og þess vegna finnst mér mjög einkennilegt þegar menn virðast vera svona ofboðslega mikið á móti lýðræði þó að við séum samt sammála því að það sé besta stjórnkerfi sem við getum þó búið við